Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la cybercriminalité est la nouvelle menace, et cela ne fait que commencer.

J'en retiendrai trois.

On doit renforcer la protection des infrastructures, des réseaux et des contenus, et notamment le chiffrement.

Les autorités doivent être dotées de moyens humains et budgétaires car elles commencent à être dépassées.